Działalność agencji, o której mówimy, jest ściśle związana z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Mam przed sobą bardzo ważny, nawet powiem kluczowy w moim przekonaniu fragment art.